internacional, que ha entrado como elemento importante de base, no solo en la cooperación técnica que da soporte a este informe, sino también en la operativa, con el intercambio de información y la llegada de acuerdos entre Estados, aduanas y la propia industria.